W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów popieram projekt pani sprawozdawczyni w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w programie Młodzież w działaniu oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie. Umowa jest odpowiednio wynegocjowana, chroni interesy Unii, a podstawy prawne europejskich programów w dziedzinach dotyczących edukacji, szkoleń i młodzieży przewidują uczestnictwo Szwajcarii. Zasady tego uczestnictwa zostały precyzyjnie określone, co gwarantuje właściwą i sprawiedliwą realizację programów. W dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży Szwajcaria jest zainteresowana współpracą z Unią, dlatego nasza zgoda powinna być oczywista. Cieszymy się, że programy Unii w zakresie edukacji są tak interesujące i efektywne, że inne kraje do nich przystępują. Z najnowszych badań Komisji Europejskiej wynika, że program Młodzież w działaniu zwiększa umiejętności językowe młodych ludzi i ich szanse na rynku pracy. Natomiast możliwości kształcenia dorosłych, choć to ogromny potencjał, ciągle nie są jeszcze w pełni wykorzystane.